La déclaration et le programme qui avaient été adoptés à l'époque programme d'action pour l'autonomisation des femmes ont été considérés comme étant le principal document politique mondial en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, il y a plus de 20 ans. La session de Beijing 20, en 2015, a salué les progrès accomplis en la matière grâce à cet instrument mondial, mais on a néanmoins appelé les États membres de l'ONU à réaliser des évaluations et à prendre de nouvelles mesures pour accélérer la mise en œuvre de ces actions pour l'égalité.

Dans le monde, des politiques visent à porter atteinte aux objectifs que devraient soutenir non seulement l'Europe mais également les Nations unies en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. En réponse à ces régressions, des mouvements citoyens de résistance s'organisent à travers le monde. Lors de la 61e session de la commission de la condition de la femme aux Nations unies, nous, Parlement européen, demandons par conséquent que le Conseil puisse prendre la mesure de son rôle au sein de la communauté internationale pour agir en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, comme il l'a toujours fait au niveau européen. Cet engagement, nous demandons qu'il aille de la promotion de l'éducation à la lutte contre les violences faites aux femmes, et particulièrement à l'adoption de la Convention d'Istanbul, en passant par la garantie d'accès universel aux soins de santé sexuelle et génésique et aux droits génésiques, ainsi que par l'accès à l'éducation sexuelle et reproductive. La participation des femmes au marché de l'emploi, sans discrimination, ainsi que leur participation à la vie politique et citoyenne sont également essentielles à leur autonomisation. Chers collègues, à l'heure de cette 61e session, on ne peut que condamner l'attitude de l'administration Trump, qui a décidé de supprimer le financement des ONG, comme l'a dit ma collègue Corazza Bildt, qui pratiquent ou recommandent des services de planning familial ou d'accès à l'avortement, même dans les pays où celui ci est accepté. Il s'agit d'une véritable atteinte aux droits des femmes, qui aura des retombées désastreuses sur des programmes de lutte contre le VIH, sur la santé mentale dont on vient de parler, sur la santé des enfants.

Chers collègues, nous avons eu l'occasion de nous exprimer et de condamner l'administration Trump quand celle ci fait la promotion du protectionnisme économique. Quand il s'agit d'économie, tout le monde se dresse pour dire Mais que se passe t il aux États Unis? Par contre, quand il s'agit des droits humains et des droits des femmes, on devrait se taire. Non, Mesdames et Messieurs! Là aussi, quand il s'agit des droits humains, nous devons dire que ce que fait aujourd'hui cette administration n'est pas acceptable. Nous devons le dire aux Nations unies et l'Europe doit être à la pointe de ce combat, tout simplement parce que l'Europe doit montrer qu'elle est un pilier garant des droits fondamentaux et que ces droits fondamentaux qui sont les droits de l'homme ne doivent pas oublier la moitié de l'humanité que sont les femmes. Par conséquent, je vous engage à soutenir cette proposition de recommandation au Conseil pour que cette image de l'Europe garante des droits fondamentaux puisse être portée au niveau mondial.